Herr Präsident! Unser Auswärtiger Dienst bietet einen Mehrwert in allen Bereichen des auswärtigen Handelns, wenn wir mit einer Stimme sprechen und nationale Alleingänge vermeiden, die meist nicht einmal mehr die Heimatbasis dauerhaft beeindrucken, geschweige denn diejenigen, denen unsere Außenpolitik eigentlich gilt. Wenn wir gemeinsam auftreten, beeindrucken wir Janukowitsch in der Ukraine und Rohani im Iran und hoffentlich auch die im Hintergrund, die dort tatsächlich das Sagen haben. Wir zeigen Serbien und Kosovo, was wir erwarten und im Gegenzug auch anbieten können. Zu unserer Toolbox gehören Instrumente wie Demokratieförderung in Form von Wahlbeobachtung, wie auch Handelsförderung in Form von GSP. Wir sollten einem Land wie Pakistan beides gewähren. Stabilisierung sowohl durch Stärkung demokratischer Institutionen als auch durch mehr Marktzugang. Wer Soft Power sein will, muss auch Hard Power bieten können. Zur Toolbox der EU gehört auch die GSVP. Hier haben wir noch nicht das volle Potenzial des Vertrags von Lissabon ausgeschöpft, obwohl die Gefährdungen und Krisen näherkommen, obwohl die USA deutlich sagen, wir sollten uns selbst insbesondere um unsere Nachbarschaft kümmern, und obwohl alle Mitgliedstaaten unkoordiniert im Verteidigungsbereich kürzen. Ich brauche nicht zu wiederholen, was bereits von den Kollegen Brok und Paşcu zur GSVP gesagt wurde, ich unterstütze das. Danke, Frau Hohe Beauftragte, für Ihren Beitrag zum Dezember Gipfel. Sorgen Sie mit Herrn Van Rompuy bitte dafür, dass dort alle drei envelopes gut gefüllt sind. Der strategische Teil, der Teil, wo es um Kapazitäten und Fähigkeiten geht, und auch der Teil, wo es um den Binnenmarkt und die industrielle Basis geht. Ich denke, wir sollten den Mitgliedstaaten klarmachen, dass sie ihr knappes Geld bisher sehr verschwenden, wenn sie in der GSVP so weitermachen wie bisher. Deswegen ist dieser Gipfel ein Muss.